Señora Presidenta, he votado a favor de este informe porque comparto sus objetivos y creo que es un avance frente a lo que tenemos, pero espero que en las negociaciones que se abran ahora se consideren algunas mejoras que, incomprensiblemente, no se han incluido en este trámite.

Nos ayudaría, además, a alcanzar el rendimiento máximo sostenible en un plazo establecido que compartimos. Hoy no hemos aprobado una definición de la pesca a pequeña escala. Las enmiendas votadas dejaban fuera a flotas y a profesionales que utilizan artes y técnicas de pesca sostenibles como la cacea o el cebo vivo, que favorecen la calidad del producto fresco y transformado. Espero que, al igual que la regionalización, se permita la adaptación de las políticas a esta diversidad del sector. Por último, quiero decir que debemos lograr un sistema de gobernanza más progresista y abierto. El sector, los profesionales, las asociaciones, los transformadores, los consumidores y las instituciones científicas deben tener un papel más activo y más trasparente en la PPC, que necesita, además, planes de gestión a largo plazo basados en datos científicos.